V boji proti chudobe hrajú ženy kľúčovú úlohu. To platí o Rómoch rovnako ako o ostatných národoch Európy.

Podporujem preto všetky snahy o odstránenie diskriminácie žien. Každý človek, žena aj muž musí mať rovnakú možnosť rozhodovať o svojom živote. Táto sloboda však nezahŕňa právo ukončiť ľudský život. Navyše kompetencie v oblasti interrupcií majú len členské štáty, nie Európsky parlament. Skutočne neviem, prečo sa táto problematika musí dostať do každej správy. Problémom rómskeho etnika nie sú počaté deti, ale desaťročia štátnej intervencie. Tá vždy vedie k strate zodpovednosti.